Es una propuesta de la reforma de Europa del Parlamento, una propuesta sobre las inversiones del Parlamento Europeo. Para nosotros es importante defender la posición del Parlamento como corazón de la democracia europea.